Herr Präsident! Liebe Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Europäische Parlament hat sich bereits in dem Bericht des Kollegen Ivo Belet zum Profifußball für eine bessere Regulierung der Tätigkeiten von Sportagenten, insbesondere im Bereich der Spielervermittlung, ausgesprochen, und wir haben damals eine entsprechende Richtlinie angeregt.

Die rechtliche Lage ist unübersichtlich. Weil Spielervermittler vielfach grenzüberschreitend tätig sind, ist nationale Gesetzgebung soweit sie überhaupt existiert nicht geeignet, diese Aktivitäten zu steuern. Sportverbände sind wiederum rechtlich in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt. Als nicht staatliche Akteure haben sie nicht das Recht, derart weitgehende Regelungen aufzustellen.

Im Jahr 2009 hat die Kommission eine Studie veröffentlicht, und die weist insbesondere auf Besorgnis erregende Verbindungen von Spielervermittlern und kriminelle Aktivitäten hin.

Die von der Kommission herausgegebene Studie stellt darüber hinaus fest, dass die Finanzströme von Spielertransfers häufig wenig transparent sind, und dies ist dann auch eine Erklärung für die Anfälligkeit dieses Systems für die von mir vorhin genannten kriminellen Machenschaften. Insbesondere besteht aber bei der Vermittlung junger Spieler ein besonderes Risiko, dass Vermittler die Situation junger, unerfahrener Spieler ausnutzen und ihnen zum Beispiel in Afrika Hoffnung auf eine Zukunft als Fußballprofi in Europa machen und sie dann, wenn sich kein Verein für sie findet, fallen lassen, so dass diese Jungen ohne Arbeit, ohne Fürsorge als illegale Einwanderer in Europa stranden. Vor diesem Hintergrund ist eine europäische legislative Initiative erforderlich. Dadurch würde eine einheitliche EU weite Regelung geschaffen, die juristische Schlupflöcher schließen und die Sportverbände in ihrer Arbeit für eine geordnete und transparente Spielervermittlung unterstützen würde. Insbesondere sollte es, wie in unserem Antrag gefordert, dabei auch ein Ziel sein, bei Transfers von minderjährigen Spielern jegliche Kommissionszahlungen an Vermittler auszuschließen, so dass keinerlei finanzieller Anreiz für solche unlauteren Geschäfte gerade mit Minderjährigen mehr besteht.